í skýrslu þessari verður gerð grein fyrir framkvæmdum við kárahnjúkavirkjun og stöðu mála þar uppsett afl í fljótsdalsstöð verður sex hundruð níutíu megavött í sex hundruð og fimmtán megavatta vélasamstæðu en til samanburðar er uppsett afl í búrfellsstöð tvö hundruð sjötíu megavött áætluð orkuframleiðsla virkjunarinnar verður um það bil fjögur þúsund sex hundruð gígavattstundir á ári sem er um fimmtíu prósent aukning á allri raforkuframleiðslu í landinu miðað við árið tvö þúsund og fimm nánast allir vatnsvegir kárahnjúkavirkjunar eru neðan jarðar alls eru um sjötíu og þrír kílómetrar af jarðgöngum og stöðin í fljótsdal er inni í valþjófsstaðafjalli mestu mannvirki á yfirborði eru stíflur og lón við kárahnjúka eru þrjár jarðvegsstíflur þeirra stærst er kárahnjúkastífla í jökulsá á dal hundrað níutíu og átta metra há klædd vatnsmegin með járnbentri steinsteypuklæðningu auk hennar eru tvær stíflur í lægðum hvor sínu megin við ána hálslón sem nú er verið fylla hefur tvö þúsund hundrað gígalítra miðlanlegt rými sem er fimmtíu prósentum meira en í þórisvatni flatarmál lónsins er hins vegar um tveir þriðju af stærð þórisvatns fimmtíu og sjö ferkílómetrar en það er það sama og flatarmál blöndulóns nánast öll framleiðsla kárahnjúkavirkjunar verður seld til fjarðaál í reyðarfirði þar sem framleidd verða árlega um þrjú hundruð fjörutíu og sex þúsund tonn af áli og álafurðum kárahnjúkavirkjun er mjög vönduð framkvæmd á allan hátt eins og aðrar virkjanir hérlendis undirbúningur og framkvæmd hefur byggst á ráðgjöf færustu sérfræðinga í landinu með reynslu frá fyrri virkjunum jafnframt hafa verið kallaðir til margir erlendir ráðgjafar vegna stærðar verkefnisins og vegna sérstakra verkþátta svo sem heilboraðra ganga sem eru nýmæli hérlendis og vegna kárahnjúkastíflu sem er stærsta stífla á íslandi landsvirkjun hefur tekið til alvarlegrar skoðunar allar ábendingar sem fram hafa komið á rannsóknar og framkvæmdatímanum ekkert annað verkefni á vegum landsvirkjunar hefur sætt jafnmiklum rannsóknum og endurskoðun sérfræðinga sem koma að máli auk aðalráðgjafahópsins þeir eru allir sammála um að staðið hefur verið að framkvæmdinni eins og best verður á kosið á alþjóðlegum mælikvarða og að mannvirkin eru byggð af fullkomnasta öryggi saga rannsókna til undirbúnings kárahnjúkavirkjunar er nokkurra áratuga löng á árunum nítján hundruð sjötíu og sjö til nítján hundruð áttatíu og þrjú var gert fyrsta átakið í rannsóknum á virkjunarsvæði jökulsánna þriggja norðan vatnajökuls á vegum orkustofnunar og síðan einnig rafmagnsveitna ríkisins annað átak í rannsóknum á svæðinu var á vegum landsvirkjunar á árunum nítján hundruð áttatíu og átta til nítján hundruð níutíu og tvö þriðja átak undirbúningsrannsókna hófst um nítján hundruð níutíu og fimm og stóð til tvö þúsund og þrjú einnig á vegum landsvirkjunar jarðfræðirannsóknir við kárahnjúka hófust nokkru fyrr eða sumarið nítján hundruð níutíu og tvö þessu þriðja rannsóknarátaki lauk með hönnun og útboði á byggingarframkvæmdum eftir að hætt hafði verið við að byggja fljótsdalsvirkjun með miðlun á eyjabökkum framkvæmdir hófust vorið tvö þúsund og þrjár þær hafa í flestum atriðum gengið mjög vel ef undan eru skildir nokkrir erfiðir kaflar í gangaborun tímaáætlanir til þessa hafa staðist fyrir flesta verkþætti en þó er gert ráð fyrir um tveggja mánaða seinkun á gangsetningu fyrstu vélasamstæðu vegna tafa í aðrennslisgöngum á þessu ári og í fyrra var mest um sextán hundruð manns starfandi á svæðinu og að jafnaði hefur um tuttugu og fimm til þrjátíu prósent vinnuaflsins verið íslendingar verkið er innan ramma kostnaðaráætlunar og var bókfærður kostnaður virkjunarinnar orðinn um sjötíu og þrír milljarðar uppfærður til verðlags í ágúst á þessu ári eða tæplega sjötíu prósent af áætluðum heildarkostnaði sem er um hundrað og sjö komma fimm milljarðar króna án flutningsvirkja fylling hálslóns hófst í lok september tvö þúsund og sex eins og að var stefnt frá upphafi fylgst er með mannvirkjunum leka úr lóninu og mögulegum jarðhræringum með margvíslegum mælingum og allt hefur gengið eins og best verður á kosið til þessa á árunum tvö þúsund til tvö þúsund og eitt var unnið umhverfismat á áhrifum kárahnjúkavirkjunar og þá fóru fram umfangsmiklar rannsóknir á umhverfisþáttum á virkjunarsvæðinu til viðbótar fyrri rannsóknum skipulagsstofnun lagðist gegn framkvæmdinni og vísaði til umhverfisáhrifa og ófullnægjandi upplýsinga úrskurðurinn var kærður til umhverfisráðherra með kærunni fylgdu frekari rannsóknargögn og margvísleg lagarök um málsmeðferð eftir ítarlega umfjöllun féllst umhverfisráðherra á framkvæmdina í desember tvö þúsund og eitt með nítján skilyrðum sem fylgt hefur verið eftir síðan þessi málsmeðferð var síðan staðfest í hæstarétti íslands fjölmargar athugasemdir frá almenningi og félagasamtökum komu fram í matsferlinu og nokkrar þeirra sneru að jarðfræði svæðisins þar með talið sprungum jarðhita eldvirkni landssigi best jarðlaga og auk þess fjölluðu nokkrar athugasemdir um setvindur ástand jökla hættumat og dýra og plöntusvif í hafi nú nýverið hafa athugasemdir frá jarðeðlisfræðingi einum hlotið miklar athygli þær hlutu þegar í stað vandaða umfjöllun réttbærra aðila og sérfræðinga á sínum tíma

árinu tvö þúsund og fjögur fékk landsvirkjun tvo jarðfræðinga til að kortleggja jarðhita í væntanlegu lónstæði hálslóns þeir fundu áður óþekkt misgengi á sauðárdal sem breytti viðteknum hugmyndum jarðvísindamanna um austurmörk sprungusveims norður af kverkfjöllum rannsóknir sýndu að síðustu hreyfingar á misgenginu urðu fyrir um fjögur þúsund árum í framhaldinu lét landsvirkjun yfirfara allar hönnunarforsendur fyrir stíflur við hálslón með tilliti til jarðskjálfta og jarðskorpuhreyfinga ráðgert vöktunarkerfi var útvíkkað hönnun að stíflu var aðlöguð að nýjum forsendum í raun þurfti litlar breytingar að gera enda gerðu upphaflegar forsendur ráð fyrir jarðskjálftum og sprunguhreyfingum samningar við alcoa um orkusölu til fjarðaáls á reyðarfirði voru undirritaðir fimmtánda mars tvö þúsund og þrjú en með því var afráðið að ráðist yrði í

ráðgjafar eigenda fyrirtækisins komust að þeirri niðurstöðu að afkastavextir virkjunarinnar yrðu sjö komma þrjú prósent og núvirt sjóðsstreymi reiknaðist jákvætt um sex komma sex milljarða króna þetta þýddi jafnframt að arðsemi eigið fjár reiknaðist vera tólf komma átta prósent sem var einn komma átta prósent yfir ellefu prósent kröfu sem gerð var um arðsemi eigin fjár arðsemismatið var tekið til ítarlegrar umræðu í iðnaðarnefnd og efnahags og viðskiptanefnd og virkjunin var samþykkt með miklum meiri hluta á alþingi fjörutíu og fjögur níu atkvæðum sextánda apríl tvö þúsund og tvö landsvirkjun hefur nú endurskoðað arðsemismatið fyrir virkjunina með tilliti til upplýsinga sem liggja fyrir um áfallinn virkjunarkostnað og endurskoðaðar forsendur um helstu rekstrarliði niðurstaðan úr þessari endurskoðun er að jákvætt núvirði virkjunarinnar er tæplega fjögur komma fjórir milljarðar króna umfram þá ellefu prósent kröfu sem gerð er á eigin fé þetta er um tvö komma tvo milljarða króna lækkun frá því í upphaflegu arðsemismati miðað við þessa niðurstöðu mætir landsvirkjun kröfum um vexti á lánsfé og eigendur geta vænst ellefu komma níu prósent arðsemi eigin fjár stíflurnar þrjár við hálslón verða fullbúnar í byrjun desember tvö þúsund og sex en frágangsvinna við stíflu topp og vegtengingu við kárahnjúkastíflu mun teygja sig fram á næsta sumar borun aðrennslisganga sem verða fjörutíu kílómetra löng frá hálslóni niður að stöðvarhúsi í fljótsdal mun væntanlega ljúka um miðjan nóvember tvö þúsund og sex þá tekur við umfangsmikil frágangsvinna í göngunum en gert er ráð fyrir að henni ljúki fyrir fyrsta maí tvö þúsund og sjö þegar áætlað er að hleypa vatni á göngin borun aðrennslisganga að ufsarlóni sem verða tíu kílómetra löng mun hefjast í byrjun næsta árs og á að ljúka sumarið tvö þúsund og átta samsetning á vélbúnaði og rafbúnaði í stöðvarhúsi verður í fullum gangi fram á næsta sumar en fyrstu prófanir hefjast í kringum áramótin gert er ráð fyrir að hefja keyrsluprófanir á fyrstu vélasamstæðu í maí næstkomandi og afhending raforku frá virkjuninni geti hafist í júní á næsta ári vinna við jökulsárveituframkvæmdir það er ufsarstíflu og hraunaveitu mun komast á fullt skrið á næstu mánuðum og standa fram á sumar tvö þúsund og átta allt bendir til þess að verkefninu verði lokið með fullum skilum og árangri hæstvirtur forseti þrjátíu ár eru síðan umræða um orkufrekan iðnað á austurlandi hófst árin eru saga vonbrigða fyrir flesta austfirðinga allt fram til ársins tvö þúsund og þrjú er skrifað var undir samninga um byggingu kárahnjúkavirkjunar og álvers í reyðarfirði staðan í atvinnumálum austurlands einkenndist af fækkun starfa í frumvinnslugreinum fólksfækkun stöðnun í byggingariðnaði lágu fasteignaverði og samdrætti í þjónustugreinum með örfáum undantekningum atvinnulífið á austurlandi var í samdrætti sem nam samtals þrjú prósent af starfandi mönnum frá nítján hundruð níutíu og níu til tvö þúsund og þrjú starfsmönnum í landbúnaði sjávarútvegi og iðnaði fækkaði um tíu prósent meðan samdrátturinn í hótel og veitingarekstri var nokkru meiri störfum í samgöngu og fjármálaþjónustu fækkaði einnig um fimm prósent nokkrar atvinnugreinar voru í vexti en samtals stóðu allar þjónustugreinar á austurlandi í sama stað tvö þúsund og þrjú og þær höfðu verið nítján hundruð níutíu og níu frá tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og fimm hefur starfandi mönnum fjölgað samtals um tuttugu og sex prósent á austurlandi mest er fjölgunin í mannvirkjagerð þar sem orðið hefur fjórföldun starfa en næstum þreföldun starfa í ýmissi þjónustu við atvinnulífið hótel og veitingarekstur hefur

sautján hundruð sextíu manns störfuðu við mannvirkjagerð á austurlandi árið tvö þúsund og fimm samkvæmt upplýsingum hagstofu íslenskum ríkisborgurum við þá grein hafði þá fjölgað um hundrað sjötíu en erlendum um ellefu hundruð fimmtíu frá tvö þúsund og þrjú þessar tölur eru með fyrirvörum og sýna umfang og áhrif ekki er að sjá að uppgangurinn við framkvæmdirnar hafi valdið samdrætti í mannaflanotkun annarra greina að loknu framkvæmdatímabili má gera ráð fyrir því að allt samfélagið leiti jafnvægis og út úr því komi nýtt og sterkara samfélag hæstvirtur forseti talið er að um fjögur hundruð manns muni starfa eð beinum hætti í álverinu á reyðarfirði þegar fullum afköstum verður náð árið tvö þúsund og níu um tuttugu manns munu starfa við rekstur kárahnjúkavirkjunar erfitt verður að segja til með nákvæmni um fjölda afleiddra starfa á austurlandi í tengslum við rekstur álvers og virkjunar ekki er ólíklegt að fjöldi afleiddra starfa geti orðið í kringum fjögur hundruð fimmtíu til fimm hundruð störf það er um fjórtán prósent viðbót við vinnumarkaðinn eins og hann var tvö þúsund og fimm að frádregnum áhrifum stóriðjuframkvæmdanna á vinnumarkaðinn sem komin eru fram nú þegar störf við álverið á reyðarfirði auka fjölbreytni atvinnulífsins á austurlandi auk þess er um hlutfallslega vel launuð störf að ræða sem fylgir mikið atvinnuöryggi nú þegar liggja fyrir hjá fjarðaáli sautján hundruð umsóknir störf í álverinu og ráðið hefur verið í um tvö hundruð störf fjarðaál hefur sett sér það markmið að um helmingur starfanna verði konur hvort það markmið næst skal ósagt látið en athyglisvert var að um þrjú hundruð fimmtíu konur á austurlandi þágu boð alcoa nýlega þar sem kynnt voru meðal annars atvinnutækifæri kvenna í fjarðaáli á næstu missirum er spáð að útflutningur áls aukist hratt og að hlutdeild álútflutnings vaxi einnig umtalsvert

til og að álframleiðsla verði orðin um tuttugu og sex prósent af útflutningi á vörum og þjónustu árið tvö þúsund og átta til samanburðar er gert ráð fyrir að hlutdeild sjávarafurða verði svipuð það ár eða um tuttugu og átta prósent af útflutningi vöru og þjónustu vegna aukinnar hlutdeildar áls í útflutningi þjóðarbúsins er líklegt að sveiflur álverðs á heimsmarkaði hafi áhrif til þess að hagsveiflan á íslandi færist nær hagsveiflu stærri iðnríkja með hliðsjón af fyrri athugun á þjóðhagslegum áhrifum stóriðjuframkvæmda á austurlandi var reiknað með einum til eins og hálft prósent meiri hagvexti að meðaltali á ári á tímabilinu tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og sex en ella þess skal þó getið að upphaflega var búist við minni þátttöku erlends vinnuafls en raun hefur orðið á áætlað er að langtímaáhrif á landsframleiðslu verði um eitt prósent og um núll komma sjö prósent á þjóðartekjur upplýsingar sem fyrir liggja benda eindregið til þess að kárahnjúkavirkjun og álverið í reyðarfirði verði íbúum austurlands og öllum landsmönnum til hagsældar og heilla um langa framtíð